Frau Präsidentin! Schönen guten Abend. Hier geht es meist um die große Politik.

Grundsätzlich ist es Aufgabe der Abgeordneten, die politische Agenda selbst zu bestimmen. Deshalb entscheiden sie selbst, mit welchen politischen Anliegen, mit welchen Initiativen sie sich beschäftigen wollen.

Dieses Papier hat die Überschrift Mögliche erste parlamentarische Initiativen und behandelt all das, weshalb wir von den Wählern ins Parlament gewählt wurden, damit wir das verhindern, nämlich beispielsweise humanitäre Visa, Wiederaufnahme von Rescue Operationen, Resettlement und so weiter. Die Verwaltung glaubt also offensichtlich, dass nicht die Abgeordneten die politische Agenda setzen sollten, sondern dass sie es selber tut. Dies ist eine unerhörte Respektlosigkeit, und ich fordere Sie auf, dagegen vorzugehen und zu klären, wieviel Geld hierfür ausgegeben wurde und wie man solche Dinge in Zukunft verhindert.